Pentru că noi aici discutăm de viața oamenilor și știm bine ce s a întâmplat și vreau să salut raportul. Credeți că este mai important costul certificatului sau viața oamenilor?